Paní předsedající, boje na východě Ukrajiny nepřestávají a Rusko dál podporuje separatisty. Proto Evropský parlament musí potvrdit politickou vůli a podporu Ukrajině tak, jak po tom volá ukrajinský parlament. Putin čeká na postoj Spojených států, Trump by si měl uvědomit svoji odpovědnost, že už není jen americký podnikatel, ale především americký prezident a má odpovědnost za bezpečnost ve světě. Jsem proto hrdá na to, že Evropská unie stojí za Ukrajinou, a nesmíme povolit. Stejně tak jako NATO stojí za Ukrajinou. Považuji za zásadní, aby Evropská unie pokračovala v tlaku na ukrajinskou vládu a v prosazování reforem, a zároveň abychom Ukrajinu podporovali, konkrétně aby měla prostředky na obnovu ekonomiky. Politickým gestem, na které Ukrajina čeká, je liberalizace krátkodobých víz a my bychom s ním neměli otálet. Jsem ráda, že zde má Ukrajina podporu napříč politickým spektrem.